Ich bin aber der Auffassung, dass wir, was Kameras auf Fischkuttern betrifft, nur das Freiwilligkeitsprinzip in Angriff nehmen sollten. Das ist mein Kommentar dazu.